frú forseti hæstiréttur hefur komist að þeirri niðurstöðu að kosning til stjórnlagaþings hafi verið ólögmæt vegna annmarka sem verið hafi á framkvæmd kosningarinnar og lagasetningu þingsins sú niðurstaða er ótvíræð og hana hljótum við að virða hér á löggjafarsamkundunni ég geri ekki athugasemdir við þá gagnrýni á einstök framkvæmdaatriði sem koma fram í rökstuðningi hæstaréttar og beinist meðal annars að auðkenningu og meðferð kjörseðla skipulagi kjörstaða umbúnaði kjörklefa réttindum frambjóðenda og svo framvegis svo helstu atriði í málflutningi kæranda og hæstaréttar séu nefnd ég tel að það megi færa fyrir því gild rök að fyrrnefndum atriðum hafi verið áfátt en í mörgum þessara tilvika var vikið frá ákvæðum laga um kosningar til alþingis

í því sambandi má taka undir þá gagnrýni sem komið hefur frá lögspekingum á borð við eirík tómasson að hæstiréttur líti fram hjá því ákvæði hundrað tuttugasta grein laga um kosningar til alþingis þar sem segir með leyfi forseta ef þeir gallar eru á framboði eða kosningu þingmanns sem ætla má að hafi haft áhrif á úrslit kosningarinnar úrskurðar alþingi kosningu hans ógilda hæstiréttur gerir enga tilraun í sínum rökstuðningi til að færa sönnur á það að umræddir gallar á framkvæmd kosningarinnar hafi haft áhrif á niðurstöðu kosninganna hæstiréttur gerir heldur ekki tilraun til að vega afleiðingar hinna framkvæmdalegu annmarka gagnvart hagsmunum almennings skattborgara eða þeirra frambjóðenda sem hlutu kosningu til þingsins en verða nú sviptir umboði sínu í kjölfar niðurstöðu hæstaréttar í þessu samhengi er jafnframt athyglisvert að velta fyrir sér meginreglu um ógildingu stjórnvaldsákvarðana þar sem kveðið er á um að þegar um er að ræða verulega annmarka á stjórnvaldsákvörðunum þurfi samt að meta hvort þeir annmarkar hafi haft áhrif á niðurstöðuna ef talið er að annmarkarnir hafi ekki haft áhrif á niðurstöðu máls er ekki þörf á ógildingu

í sérstaka nefnd sem hafi sambærilegt hlutverk og stjórnlagaþinginu var ætlað ég tel að þessi leið sé hreint óráð og mun ekki taka þátt í því að löggjafarvaldið sniðgangi niðurstöðu hæstaréttar og grafi þannig undan þrískiptingu ríkisvaldsins hæstiréttur æðsta stig dómsvaldsins hefur kveðið upp sinn dóm og okkur ber að hlíta þeirri niðurstöðu sama hversu sammála eða ósammála við erum þeim forsendum sem dómurinn byggir niðurstöðu sína á ég er eindregið þeirrar skoðunar að það sé bara ein leið fær í þessu máli að horfast í augu við þá annmarka sem voru á kosningunni og framkvæmd hennar lagfæra þá með nýjum lögum og tryggja að framkvæmdin verði í samræmi við ákvæði almennra kosningalaga og halda síðan nýja kosningu til stjórnlagaþings því hugmyndin um stjórnlagaþing er mikilvægasta framlag síðustu áratuga til eflingar lýðræðis í þessu landi